Aș dori să vă întreb dacă pe agenda președinției suedeze aveți în calendarul dumneavoastră o acțiune prin care să încercați să convingeți în continuare statele membre care mențin aceste bariere, în ceea ce privește libera circulație a forței de muncă, să le ridice.